Wij betreuren de dodelijke slachtoffers en de vele gewonden.

Ik wil de bewoners van de getroffen gebieden laten weten dat de ALDE Fractie intens met hun meeleeft.

Maar al heel snel moeten we gaan denken aan herstel en wederopbouw van de eilanden. Samen met mijn Franse collega Thierry Cornillet heb ik een brief geschreven aan Commissievoorzitter Juncker en wij roepen de Commissie op inzichtelijk te maken welke financiële steun de Europese Commissie kan verlenen voor de wederopbouw.

Commissie, maak dus slim gebruik van de fondsen binnen de bestaande regels of leg voorstellen voor, hier aan het Europees Parlement om wederopbouw mogelijk te maken. Afsluitend, Europa en de Caribische gebieden zijn weliswaar gescheiden door duizenden kilometers aan water, maar we zijn solidair en we zijn verbonden in onze vastberadenheid de wederopbouw van de grond te krijgen.